Natomiast ja myślę, że powinniśmy wiedzieć, czy rzeczywiście istnieje groźba realna, że stanie się to dominujący podmiot na europejskim rynku.